Wir benötigen unmittelbare und kurzfristige Anreize, um Bürger und Unternehmen zum Umdenken zu bringen. Klimafreundliche Technologie sowie grundlegende finanzielle Anreize zu deren Entwicklung, Nutzung und Export sollten hier in diesem Zusammenhang mehr in den Vordergrund rücken.